vissulega afar áhugavert plagg sem við munum án efa ræða í þingsalnum og rædd verður um landið allt

hrikaleg að ég á von á því að hún verði ekki síður rædd utan lands og kannski tekin sem dæmi um það hversu illa getur farið vonandi verður þó þessi íslenska saga þegar hún liggur öll fyrir þannig að við getum verið stolt af einhverju kannski er þar eitthvert sóknarfæri svo við notum orð sem mikið var notað á bólutímanum færi til að gera almennilega upp hvað fór úrskeiðis draga af því rétta lærdóma og sjá til þess að svipaðir atburðir geti aldrei gerst aftur ég vil nota þetta tækifæri til að þakka skýrsluhöfundum nú er það auðvitað svo að ég hef ekki frekar en margir aðrir náð að lesa ritið allt á þessum rúma sólarhring sem liðinn er en ég tel samt óhætt að fullyrða að ritið er afskaplega vel unnið það dregur vissulega upp dökka mynd ég átti svo sem ekki von á öðru en ég held að þetta sé nokkurn veginn rétt mynd það er dregin upp mynd af samfélagi sem fór út af sporinu auðvitað voru það sérstaklega bankamennirnir eigendur bankanna og eigendur og stjórnendur helstu stórfyrirtækja á íslandi sem fóru út af sporinu og þeir bera auðvitað þyngsta ábyrgð eins og skýrslan dregur fram en við hljótum einnig að draga til ábyrgðar þá sem hefðu átt að sjá til þess að fyrrnefndir aðilar gætu ekki farið svona rækilega út af sporinu það er að hluta gert með þessari skýrslu en vitaskuld er skýrslan ekki lokapunkturinn hún er einn áfangi í því að komast yfir það sem gerðist komast að því hverjir báru á því ábyrgð og draga þá til ábyrgðar það verður verkefni samfélagsins alls en hérna verður kannski fyrst og fremst horft á þau verkefni sem snúa upp á ríkisvaldið það verða allir þrír armar ríkisvaldsins að vinna úr þessari skýrslu og reyndar öðru sem liggur fyrir um það sem gerðist á undanförnum árum réttarkerfið allt fær kannski stærsta verkefnið eða alla vega flest verkefnin þar er auðvitað mikið verk þegar unnið en ekki minna verk eftir það á eftir að fara í gegnum refsikerfið með margs konar verkefni það á eftir að höfða alls konar riftunarmál og krefjast skaðabóta fyrir dómi sú vinna er rétt að hefjast og það mun sjálfsagt taka allmörg ár að ljúka henni það er viðamikið verkefni og við verðum að sjá til þess að réttarkerfið fái það sem það þarf til að geta sinnt því verkefni með þeim sóma sem það þarf að geta gert það hinir tveir armar ríkisvaldsins hafa ekki síður mikilvæg verkefni fram undan löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið við þurfum að endurskoða þá löggjöf sem var ramminn utan um efnahagslífið á undanförnum árum talsvert af þeirri vinnu heyrir upp á mitt ráðuneyti

þeirri vinnu er ekki lokið en ég ætla samt að leyfa mér að fullyrða að við höfum dregið upp stóru drættina í því sem þarf að gera þó það eigi eftir að fylla upp í stóru myndina með smáatriðum framkvæmdarvaldinu ber auðvitað líka að sjá til þess að hinar ýmsu ríkisstofnanir sem hafa eftirlit með

geri það eins og til er ætlast allmargar þeirra heyra einnig undir mitt ráðuneyti þannig að mér er sá vandi mjög ljós þessar stofnanir sumar hverjar fengu reyndar harðar ákúrur í skýrslunni sem hér er til umræðu og það verður auðvitað sérstaklega tekið tillit til þeirra í þeirri vinnu sem fram undan er líklega er grunnverkefnið tvíþætt það er annars vegar

og hins vegar að stilla upp fyrir framtíðina bæði verkefnin þarf að vinna við megum ekki láta uppgjörið hindra okkur í því að horfa til frambúðar en við eru heldur ekki sleppa uppgjörinu

uppgjörið orkufrekt það mun taka mikinn tíma og það verður ekki sérstaklega ánægjulegt verkefni en það verður að vinna í grundvallaratriðum hanga þessi tvö verkefni auðvitað líka saman því að uppgjörið á að sýna okkur hvað fór úrskeiðis og hverju þarf því að breyta

að menn gátu teflt djarft ef vel fór

en ef illa fór þá fengu margir skellinn það er algerlega óviðunandi að skipta áhættu með þessum hætti auðvitað eiga menn að geta teflt djarft og tekið áhættu en það á þá líka að gilda að þeir sem hafa mikla hagnaðarvon ef vel gengur þegar þeir tefla djarft að þeir taki skellinn sjálfir þeir eiga ekki að geta stillt málum þannig upp að þegar vel gengur þá græði þeir á tá og fingri og lifi í vellystingum praktuglega en þegar illa gengur skilji þeir eftir gjaldþrota hlutafélög og reikning sem dreifist meðal annars á skattgreiðendur þetta er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir og þessi vandi brennur kannski heitast á íslendingum heldur en flestum öðrum en við skulum hafa í huga að aðrar þjóðir eru í grundvallaratriðum að fást við sama viðfangsefnið og átta sig á því að það var rangt gefið sérstaklega í fjármálakerfinu við verðum að átta okkur á því að þó skoðanir séu auðvitað skiptir um það hversu mikil afskipti hið opinbera á að hafa á efnahagslífinu almennt þá ætti að vera hafið yfir allan vafa eftir atburði undanfarinna missira ekki bara á íslandi heldur um heim allan að það gilda önnur lögmál um fjármálakerfi og fjármálafyrirtæki heldur en fyrirtæki almennt það er einfaldlega þannig að hið opinbera verður að hafa strangt taumhald á fjármálafyrirtækjum að verður að gæta að því að fjármálafyrirtæki geti ekki leikið þann leik sem ég lýsti hér áðan þar sem teflt var djarft í trausti þess að færi vel græddu eigendurnir og helstu stjórnendur en ef illa færi mundi hið opinbera bjarga því sem bjarga þyrfti hugtakið á ensku to big to fail eða of stór til að geta hrunið

í trausti þess að hið opinbera muni hlaupa undir bagga ef menn tefla of djarft og reynast spá rangt fyrir um þróun einhverra starfa eða eitthvað annað í rekstrinum sem menn höfðu í bjartsýni vonað að gengi vel auðvitað hefur hið opinbera hlutverki að gegna í hörðum árum og á fjármálamörkuðum seðlabankinn á að vera þrautalánveitandi og ríkið hefur ýmis önnur hlutverk en áhættan af rekstri fjármálafyrirtækja á fyrst og fremst að vera hjá eigendum fjármálafyrirtækja þeir mega vissulega njóta þess ef vel gengur en þeir eiga líka